Tout en saluant l'architecture générale pour la future coopération entre le groupe des pays ACP et l'Union européenne proposée par la Commission, je tiens à souligner que le programme de développement durable à l'horizon 2030, les objectifs de développement durable, ainsi que le consensus européen pour le développement doivent constituer le noyau du futur partenariat. En outre, il est essentiel que la lutte contre la pauvreté demeure un élément central du nouvel accord, tout comme des conditions liées au respect des droits de l'homme, y compris des références explicites à la responsabilité, au mécanisme de suivi et de révision en cas de non respect. De même, il est indispensable d'impliquer la société civile dans le dialogue politique et je réitère que sa pleine participation devrait constituer un élément contraignant du partenariat.